Vážený pán predsedajúci, ako lekárka viem, že súčasťou mnohých liekov sú prírodné aj syntetické látky, ktoré vo väčších množstvách alebo pri nesprávnom použití človeku škodia a môžu ho aj zabiť. Pri správnom využití však pomáhajú prekonať chorobu alebo bolesť. Ku konope však na Slovensku pristupujeme s opatrnosťou. Je to mäkká droga, ktorá ovplyvňuje činnosť mozgu, a nechceme, aby bola verejne dostupná. Je správne, pokiaľ sa umožní jej výskum s cieľom pomôcť pacientom trpiacim najmä chronickou bolesťou. Pestovanie a manipulácia s konope však musí podliehať prísnym predpisom a obsahovať poistky pri jeho šírení mimo prostredia certifikovaného laboratória.